O parte importantă din aceste persoane depinde aproape zilnic de pachetele cu alimente sau de mesele distribuite în cadrul programului finanțat de Fondul european de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane. Ca atare, pentru asigurarea unei alimentații sănătoase și echilibrate a beneficiarilor, este necesară organizarea, de către autoritățile locale și regionale, în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, a unor rețele de gestiune locală, regională și transfrontalieră care să favorizeze consumul produselor locale și utilizarea produselor alimentare regionale perisabile și neperisabile care nu sunt comercializate de lanțurile alimentare. Consider, totodată, că este nevoie de îmbunătățirea criteriilor de selecție a produselor alimentare și, dacă este cazul, în special pentru a se reduce risipa la nivelul fiecărei etape a lanțului de distribuție și a îmbunătăți eficacitatea filierei, precum